Notre débat d'aujourd'hui intervient dix jours après les odieux attentats qui ont ensanglanté Paris, dix mois après ceux qui avaient frappé le journal Charlie Hebdo et le supermarché Hyper Cacher. En préambule de ce rapport, vous dites que la radicalisation ne doit pas être associée à une idéologie ou à une religion particulières. Or c'est bien le fanatisme islamiste qui génère le terrorisme en Europe et ensanglante la France.

Le ministre français de l'intérieur déclarait il y a quelques mois, je cite, que ce n'est pas un délit de prôner le djihad. Et quelle bienveillance à l'égard de la gangrène islamiste lorsque notre ministre des affaires étrangères estime que le Front Al Nosra c'est à dire Al Qaïda fait du bon boulot, lorsque le rapport dont nous débattons aujourd'hui qualifie les terroristes de combattants ou bien lorsque notre collègue Eva Joly estime qu'il faut donner à ces derniers une seconde chance. Il est temps d'en finir avec cet angélisme, la lutte contre l'islamisme ne peut pas se faire à coup de numéros verts ou de séances de suivi psychologique! Il est temps de prendre les mesures qui s'imposent fermer les mosquées salafistes et interdire les organisations islamistes

Enfin, Monsieur le Commissaire, à l'issue d'un précédent débat sur le terrorisme en Europe, vous aviez osé déclarer Schengen n'est pas le problème, c'est une partie de la solution.

de l'île de Lesbos à l'enclave de Molenbeek, qu'ils soient nés en Europe ou non, les islamistes circulent librement sur notre continent. Il faut donc commencer par s'affranchir de l'idéologie immigrationniste de l'Union européenne et retrouver la maîtrise de nos frontières!